In Nederland lopen wij voorop. De lidstaten van de Unie moeten door deze wetgeving eindelijk serieus werk maken van de daadwerkelijke circulaire economie binnen de Europese interne markt.

Het Europees Parlement heeft die hogere ambitie jammer genoeg niet helemaal gesteund.

Dat is bijzonder jammer. Voor de Europese afvaltechnologiesector zijn er dankzij de vasthoudendheid van dit Parlement nu enorme kansen.

Tot slot, circulaire innovatie betekent gewoon ecologische en economische optimalisatie en dat doen boeren eigenlijk in Europa al honderden jaren.